Je na thajskej vláde, aby túto skutočnosť rešpektovala a nesnažila sa vojenskou silou medzinárodne uznané hranice meniť. Súčasne je na kambodžskej vláde, aby umožnila aj veriacim Thajska prístup do tohto chrámu. V situácii, keď niektorá zo strán sporu má sklony k tomu, aby si svoj záujem nad rámec tohto pravidla vynucovala silou, je potrebné mobilizovať medzinárodné inštitúcie, aby svojou verbálnou intervenciou dali jasne najavo, že svet chce žiť v stabilných politických pomeroch a neželá si riešenie sporov vojenskými silami. Preto je na mieste aktivizovať príslušné medzinárodné inštitúcie, aby sa predišlo rozšíreniu zbytočného konfliktu a traumám civilného obyvateľstva. Ponuka Indonézie ako predsedníckej krajiny ASEAN u na sprostredkovanie v pohraničnom spore je najlepším riešením pre hľadanie prvého kroku ako východiska z tejto situácie.